Monsieur le Président, cher collègue Belder, nos collègues portugais vont vous dire, sans doute, qu'ils ont l'antériorité dans les relations avec Taïwan car ils y sont arrivés bien avant les Néerlandais, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui.

Il résulte de cela que le niveau de vie à Taïwan a beaucoup augmenté, et cette augmentation fait que la concurrence avec Taïwan, qui est la contrepartie nécessaire des relations commerciales internationales, ne repose pas, ou beaucoup moins en tout cas, sur le dumping social, contrairement à ce qui se passe avec d'autres pays et, notamment, avec ce grand pays communiste dont il faut bien dire qu'il est devenu le paradis du capitalisme le plus cynique.

Je ne suis pas absolument convaincu des aspects toujours positifs du libre échange. C'est une question dont nous pouvons discuter, mais je crois, en tout cas, que nous ne devons pas hésiter à entrer en relation officielle avec Taïwan, à mettre fin à cette hypocrisie, à laisser le peuple de Taïwan et le peuple de la Chine continentale librement décider d'une réunification dans une Chine qui serait enfin devenue libre ou d'une indépendance mutuellement consentie et reconnue. Nous devons, en tout cas, appuyer la candidature de Taïwan aux organisations subsidiaires des Nations unies, où ce territoire a toute sa place.